Doamnă președintă, doamnă Înalt Reprezentant, doresc în primul rând să vă felicit pentru implicarea constantă în medierea conflictelor și să îmi exprim în același timp îngrijorarea în legătură cu escaladarea conflictului din Nagorno Karabah și cu drama pe care o trăiesc zilnic oamenii din regiune. Este clar că o soluție sustenabilă poate exista numai după încetarea folosirii forței armate și întoarcerea părților la masa dialogului. Astfel, în conformitate cu deciziile ONU și cu rezoluțiile adoptate deja de către Parlamentul European începând cu 2010 și până în 2015, părțile implicate în acest conflict au obligația să înceapă imediat un proces de negociere în termenii stabiliți de grupul OSCE de la Minsk. Concret, aceasta înseamnă stoparea violențelor, retragerea imediată a forțelor militare din teritoriile ocupate, respectarea integrității teritoriale, drepturi egale pentru populația din regiune, dreptul celor strămutați de a se întoarce la casele lor și acceptarea unei misiuni internaționale de pace în regiune.